Mára egyértelműen bebizonyosodott, amit már régen mondunk, hogy Európának hatékonyabban kell védenie a külső határait. Csak akkor tartható fent a belső határnélküliség ami az egyik legnagyobb értékünk ma az Európai Unióban ha urai vagyunk a helyzetnek az Unió külső határain. Ugyan legalább egy évvel megkésve, de ez a felismerés jó, hogy az európai döntéshozókat vezette most az Európai Határ és Parti Őrség létrehozásakor. Végre egy olyan konkrét, gyakorlati lépés ez, amely állampolgáraink védelmére, az Unió belső biztonságának biztosítására szolgál, és egyik elemévé válhat a migrációs hullám kezelésének, az embercsempész hálózatok felszámolásának. Amennyiben egy tagállam nem képes megvédeni a közös külső határokat, nyitottnak kell lenni az együttműködésre, hogy közös cselekvéssel biztosíthassuk a megfelelő határvédelmet. Remélem, hogy az Európai Határ és Parti Őrség a szolidaritás és szoros tagállami együttműködés jó gyakorlati példája lesz.